Madame la Présidente, l'Union européenne est incapable de lutter efficacement contre les filières d'immigration.

Son programme Triton est un aveu d'impuissance. Son processus de Khartoum est une coquille vide et elle n'ose même pas interpeller la Turquie qui organise ouvertement l'immigration par voie maritime.

Personnellement, je considère que la seule façon pour les États européens de maîtriser l'immigration est de reprendre leur souveraineté.